Le principe de neutralité est en train d'être pulvérisé par la partialité de la délivrance de notre aide humanitaire sur le terrain je ne reviens pas là dessus.

J'espère qu'on vous raconte des choses comme cela. Par conséquent, arrêtons un peu de parler de neutralité et essayons d'apporter, réellement, une aide impartiale, ce qui est très loin d'être le cas. Vous dites que toutes les parties pourraient respecter le droit humanitaire alors que vous avez en face de vous un régime dirigé par Assad.

Il envoie des Scuds sur sa population.

Vos espoirs je suis désolée de vous le dire, Madame Ashton sont donc totalement vains et démentis tous les matins sur le terrain.

Ici et là, il y a des exemples tout à fait intéressants l'eau potable, la farine, le pain, les services de santé, la justice et même un tribunal qui continue son travail dans la zone libérée d'Alep, le Conseil de la magistrature qui va être rétabli... Il faut donc voir cette Syrie de l'après Assad qui est en train de se construire et il faut l'aider. Il faut l'aider absolument! Puis, il faut arrêter de se faire peur et de se raconter des histoires.

La description en a été faite la semaine dernière au Parlement européen.